Het verschil tussen Duitsland en Zuid Europa is bijna 35 procent.

Voor één ding zou ik echter willen waarschuwen, namelijk de harmonisering van de vennootschapsbelasting. Dat is een heel slecht idee. Het is ook een heel Frans idee, en we moeten dat niet hebben, net zomin als een economische regering. Het is een job killer